Pane předsedající, pane komisaři, dnes projednáváme balík ekonomicky i politicky sporných návrhů, které mají významně zlepšit správní spolupráci v oblasti daní. Daňové podvody jsou nepochybně velkým problémem, který omezuje příjmy veřejných rozpočtů.

Čím vyšší daně jsou, tím více daňových poplatníků hledá cesty, jak vlastní daňovou povinnost obejít. Tato známá ekonomická pravda by v našich úvahách měla být přítomna především v dnešní době, kdy se většina politiků domnívá, že schodky veřejných financí vyřeší zvyšováním daní, tedy na příjmové straně rozpočtu, namísto zásadních škrtů na výdajové straně rozpočtu.

Za druhé, dalším významným důvodem, proč dochází k daňovým únikům, je nepřehlednost a komplikovanost daňových řádů.

DPH je způsobena především nejasným výkladem a tisíci nejrůznějšími výjimkami. Bohužel ani Evropská komise, ani poslanci Evropského parlamentu nenavrhují členským státům snížení daní či zásadní korekce, které mohou vést k transparentnosti daňových jurisdikcí. Sporné návrhy jsou následující zavádí se princip povinnosti výměny informací o daňových poplatnících, za druhé, povinné informace o poplatníkovi jsou přesně specifikovány a je jasné, že jsou velmi citlivé, za třetí, poprvé se vztahuje povinnost výměny informací na všechny typy daní